forseti ég mæli hérna fyrir nefndaráliti viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum er varða verðbréfaviðskipti nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund árnýju guðmundsdóttur og írisi björk hreinsdóttur frá fjármálaeftirlitinu jónu björk guðnadóttur frá samtökum fjármálafyrirtækja og áslaugu árnadóttur og sigríði rafnar pétursdóttur frá viðskiptaráðuneyti með frumvarpinu er lagt til að gerðar verði breytingar á lögum um verðbréfaviðskipti lögum um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði lögum um rafræna eignarskráningu verðbréfa og lögum um kauphallir lög um verðbréfaviðskipti öðluðust gildi fyrsta nóvember tvö þúsund og sjö en með þeim voru meðal annars innleidd ákvæði svonefndra mifid og gagnsæistilskipana þær breytingar á lögunum sem í frumvarpinu felast samanber fyrstu kafla snúa að ákvæði þrettánda kafla laganna um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja þá er í öðrum kafla frumvarpsins lögð til breyting á þrítugustu greinar laga um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði um fjárfestingarheimildir verðbréfasjóða eftir gildistöku nýrra laga um verðbréfaviðskipti er skilgreining hugtaksins skipulegur verðbréfamarkaður þrengri en áður og er verðbréfasjóðum því samkvæmt gildandi lögum ekki heimilt að eiga viðskipti á mörkuðum utan e e s þetta stangast á við verðbréfasjóðatilskipun númer áttatíu og fimm sex hundruð og ellefu e b en ákvæði hennar hafa verið tekin upp í íslenskan rétt samanber lög númer þrjátíu tvö þúsund og þrjú í þriðja kafla frumvarpsins er lagt til að tíunda grein laga um rafræna eignarskráningu verðbréfa verði breytt í þá veru að kauphallir öðlist rétt til að hafa milligöngu um eignarskráningar í verðbréfamiðstöð

verðbréfamiðstöð og hins vegar að mælt verði fyrir um að skýrsla stjórnar fylgi endurskoðuðum ársreikningi kauphallar til fjármálaeftirlitsins samkvæmt sextándu grein í stað ársskýrslu

sem lagðar eru til í frumvarpinu eru meðal annars komnar til vegna ábendinga fjármálafyrirtækja og ríkisskattstjóra og með hliðsjón af þróun í norrænum rétti

framangreinds ákvæðis og hins vegar að taka af allan vafa um að sparisjóðir geti eignast einstaka rekstrarhluta annarra fjármálafyrirtækja en sparisjóða án þess að þeim hafi áður verið breytt í hlutafélag miða breytingarnar þannig að því að jafna stöðu sparisjóðanna gagnvart öðrum fjármálafyrirtækjum svo að þeir geti stækkað með því að kaupa rekstrareiningar frá öðrum fjármálafyrirtækjum í stað þess að þeir geti aðeins selt rekstrareiningar nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu að við bætist nýr kafli fimmti kafli lög

í stað fyrstu málsgreinar komi tvær nýjar málsgreinar svohljóðandi samruni fjármálafyrirtækis við annað fyrirtæki er aðeins heimill að fengnu samþykki fjármálaeftirlitsins yfirfærsla einstaka rekstrarhluta fjármálafyrirtækis til annars fyrirtækis með öðrum hætti svo sem sölu er einnig háð samþykki fjármálaeftirlitsins með rekstrarhluta er í ákvæði þessu átt við starfhæfa einingu innan fjármálafyrirtækis til dæmis útibú samruni fjármálafyrirtækis við annað fyrirtæki er aðeins heimill ef ákvörðun þar að lútandi hefur hlotið samþykki hluthafafundar eða fundar stofnfjáreigenda í yfirtekna fyrirtækinu með minnst tveir þriðju hlutum greiddra atkvæða og samþykki hluthafa eða stofnfjáreigenda í yfirtekna fyrirtækinu sem ráða yfir minnst tveir þriðju hlutum þess hlutafjár eða stofnfjár sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundum eða fundum stofnfjáreigenda ef hið yfirtekna fyrirtæki er alfarið í eigu yfirtökufélagsins þarf ekki að koma til atkvæðagreiðslu samkvæmt fyrstu málsl þessarar málsgreinar í yfirtekna félaginu b önnur málsgrein er verður þriðja málsgrein orðast svo samruni sparisjóðs við annað fyrirtæki er því aðeins heimill að sparisjóðnum hafi áður verið breytt í hlutafélag samkvæmt ákvæðum áttunda kafla nema þegar um er að ræða samruna tveggja eða fleiri sparisjóða sem ekki hefur verið breytt í hlutafélag eða hlutafélög c fimmtu málsgrein er verður sjöttu málsgrein orðast svo fjármálaeftirlitið skal auglýsa samruna og yfirfærslu rekstrarhluta fjármálafyrirtækja í lögbirtingablaði í auglýsingu skal tilgreina hvenær samruninn eða yfirfærslan tekur gildi nöfn hlutaðeigandi fyrirtækja frest til að gera athugasemdir við yfirfærslu innlánsreikninga hugsanlegar breytingar á greiðslustöðum skuldaskjala og annað sem kunngera þarf viðskiptamönnum sérstaklega undir þetta álit rita háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson guðfinna s bjarnadóttir birgir ármannsson árni páll árnason birkir j jónsson jón gunnarsson og björk guðjónsdóttir og jón bjarnason með fyrirvara og áskilur hann sér rétt til að leggja fram breytingartillögur höskuldur þórhallsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins jón magnússon sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er hann samþykkur áliti þessu